Voorzitter, dit Parlement heeft nog steeds geen enkel respect voor de burgers die het zegt te vertegenwoordigen. En daarom is het een fopparlement. Christen democratisch rapporteur Hohlmeier pleit voor beperking of bevriezing van het budget voor 2014. Neen, mevrouw Hohlmeier, de echt belangrijke woorden moeten zijn verlaging van de begroting, snijden waar mogelijk, en vooral minder Europa. Het is vloeken in de Europese kerk, maar dat doe ik dan graag. Zolang er bakken met geld naar de zuidelijke lidstaten gaan om hun krakkemikkig staatsbestel overeind te houden, zolang Nederlandse belastingbetalers krom liggen om de duizenden, neen tienduizenden overbetaalde ambtenaren hier aan hun overbodige werk te houden, valt er alleen maar met Nederland te praten over verlaging van de begroting 2014.